Posiadamy obecnie 32 agencje europejskie zatrudniające 5,5 tysiąca osób.

Niewątpliwie ich funkcjonowanie w większości jest uzasadnione pracują wszak na rzecz instytucji europejskich, ułatwiając podejmowanie decyzji, wypełniają też zadania wspólnotowe, jak chociażby agencja FRONTEX strzegąca naszych granic. Tym niemniej potrzebny jest przegląd ich funkcjonowania, w szczególności zasad, jakie w nich obowiązują w kwestii konfliktu interesów, których to wiele przypadków ujawniono w ostatnich latach. To może podważyć wiarygodność ocen, ekspertyz i certyfikatów wydawanych przez niektóre agencje, a w konsekwencji uderza również w autorytet Komisji i Parlamentu.

przeglądu funkcjonowania agencji pod kątem zasadności istnienia każdej z nich jako odrębnego ciała, a ponadto poddać analizie zasady ich funkcjonowania, w szczególności problemy konfliktu interesów, bezstronności czy wycieku poufnych informacji.

Trzeba przeprowadzić na pewno debatę nad tym, czym jest konflikt interesów, żeby z jednej strony zabezpieczyć wysoki poziom pracowników agencji, a z drugiej przejrzystość procedur. Musimy pamiętać, że w czasach kryzysu gospodarczego, kiedy od państw członkowskich wymagana jest wstrzemięźliwość budżetowa, szczególnie ważne jest, żeby Unia Europejska wykorzystywała swoje zasoby starannie, ograniczając marnotrawstwa czy też nieprawidłowości, a nawet i oszustwa.